Voorzitter, er zijn in Europa zo'n 80 miljoen mensen met een beperking en zo'n 150 miljoen ouderen. Elke wetgeving die de toegankelijkheid van producten en diensten verbetert is een stap vooruit die echt iedereen in Europa ten goede komt. Dus ik ben blij dat het dossier inzake toegankelijkheidsvereisten voor producten en diensten nu afgerond kan worden.

In vergelijking met de Verenigde Staten hinkt Europa serieus achterop als het gaat om integrale toegankelijkheid.